Drage poslanke in poslanci, dober dan. Mir je vse, mir je temeljni pogoj za delovanje vseh družbenih podsistemov, brez miru si ne upamo pošiljati svojih otrok v vrtce niti v šole, brez miru si ne upamo niti v trgovinah, brez miru se ne more razvijati, prav nobena družba, mir je kisik naše družbe. Žal pa mir postaja vse bolj redka dobrina. V letu dva tisoč osemnajst se je na svetu zgodilo kar tisoč petsto štiriinosemdeset terorističnih napadov, v katerih je žal umrlo osem tisoč sto ljudi, največ terorističnih napadov se je zgodilo na Bližnjemu vzhodu, nato sledi Afrika, žal pa tudi v Evropi ni več pravega miru, ne mine niti leto dni brez terorističnega napada. Teroristične organizacije so spremenile svoj način delovanja, žal so ga bistveno poenostavile, s kompleksnih terorističnih operacij so se preusmerile v mnogo bolj enostavne, kot so napadi z noži in vozili, cilj je jasen, to je širjenje strahu in onemogočanje normalnega življenja. Hvala bogu, da smo v Sloveniji zadnja precej turbulentna leta preživeli brez terorističnega napada. Doslej smo vse tragične podobe zgolj gledali na televiziji, kar pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnosti. Kot politika smo dolžni storiti vse, kar je v naši moči, da zavarujemo naše državljane in da zagotavljamo mir, tega se zavedamo tudi člani komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, zato smo že na naši prvi seji komisije, to je petindvajsetega septembra, soglasno sprejeli sklep, da bomo pripravili priporočilo za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji, saj želimo biti aktiven deležnik pri sprejemanju ukrepov za večjo varnost. Komisija je nato šestnajstega oktobra dva tisoč osemnajst obravnavala delovni osnutek priporočila, glede na razpravo članic in članov komisije smo dopolnjeni predlog priporočila obravnavali trinajstega novembra, dokončno pa smo v priporočilu, ki je danes pred vami na vaših klopeh, sprejeli enajstega decembra dva tisoč osemnajst, to je zgolj nekaj ur pred tem, preden se je zgodil žalosten teroristični napad v Strasbourgu in nas znova opozoril na naše ranljivosti tudi v Sloveniji. Navedeno besedilo priporočila je nastajalo na podlagi predlogov pobud in stališč, ki so bila podana na sejah komisije in tudi pridobljena ob posameznih nadzorih. Ne morejo se strinjati spoštovani predstavniki vlade, da KNOVS ni pristojen, da državnemu zboru predlaga sprejetje predmetnega priporočila. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb neposredno nadzira obveščevalne in varnostne službe, funkcija nadzora je široka, saj vključuje celotno dejavnost obveščevalno-varnostnih služb ter nadzor nad izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri našem nadzoru se pokaže zelo jasna slika pomanjkljivosti težav in problemov. Draga vlada, ne morete pričakovati, da bomo ob ugotovljenih nepravilnostih in težavah mižali, naša dolžnost je, da pomagamo izboljšati varnost v Republiki Sloveniji. Naloga komisije je, da skozi nadzore ocenjuje in ugotavlja, ali trenutna pooblastila pa tudi delovni pogoji in organizacijska struktura zadostujejo za učinkovito delovanje teh služb. Če ugotovimo, da je potrebno uvesti spremembe, smo dolžni te stvari tudi predlagati, če to ne smemo, ali kot pravi vlada, da za to nismo pristojni, potem se seveda vprašam o smiselnosti našega delovanja. Pa da se vrnem nazaj na priporočilo, komisija je v sprejetem priporočilu v drugi točki vladi predlagala, da obveščevalnemu in varnostnemu sistemu zagotovi dodatna finančna sredstva. Preteklih deset let je bilo obdobje varčevanja in stiskanja in tudi v letošnjem letu se še vedno nismo vrnili na tisto obdobje pred krizo, vsaj kar se finančnih sredstev tiče. Vladi priporočamo tudi, da obveščevalnemu in varnostnemu sistemu, da vzpostavimo del zaposlovanja, ki bo omogočil pomladitev in pridobitev kadrov s posebnimi znanji, ki jih terja upravljanje s sodobno tehnologijo. Povprečna starost v naših obveščevalnih in varnostnih službah je visoka, te službe pa za učinkovito delo potrebujejo mlad svež kader, predvsem pa potrebujejo posameznike, ki poznajo današnjo moderno tehnologijo, ki se je teroristične pa tudi druge kriminalne združbe poslužujejo. Priporočamo tudi, da vlada pripravi posodobitev normativne podlage za delovanje obveščevalnih in varnostnih služb, in da bomo omogočimo vsi skupaj uporabo učinkovitih orodij za soočanje s sedanjimi grožnjami. Že tako so varnostne obveščevalne službe vedno korak za kriminalci in teroristi, in če nimajo ustreznih orodij, potem ne bo niso le korak, ampak so kilometre za temi službami. Drugi to je vse navedeno v drugi točki našega priporočila, temu sledi tretja točka priporočila, ki jasno pravi, da komisija pričakuje v primeru povečanja finančnih sredstev pomladitve služb in pa tudi večjih pooblastil oziroma bolj učinkovitih orodij, da se okrepi tudi nadzor nad temi službami, zato vladi priporočamo, da vzpostavi sistem zavor in ravnovesij pri vodenju in delovanju obveščevalno-varnostnega sistema, in sicer tako da bi predstojnike navedenih služb imenovala vlada, namestnike pa komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Vladi predlagamo tudi vzpostavitev učinkovitega sistema varnostnega preverjanja, ki bi onemogočili zaposlovanje oseb, ki predstavljajo varnostno tveganje ter omogočil njihov umik v primerih, ko so že zaposlene. Najbolj takšen izpostavljen primer je, ko je pripadnik Slovenske vojske ustrelil policista in znotraj tovrstnih struktur bi morali imeti vzpostavljen sistem učinkovitega varnostnega preverjanja, da bi tovrstne stvari lahko preprečili. Predlagamo tudi oblikovanje ministrske nadzorne skupine, ki bi še dodatno okrepila nadzor, predlagamo pa tudi okrepitev naše komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, da bi nam pri našem delu pomagali tudi strokovnjaki strokovnjaki, ki so nekoč delali na drugi strani, torej na strani tistih, ki jih mi nadzorujemo, morda pravnike s področja varovanja človekovih pravic in tudi kakšnega informatika, da bi lahko naše nadzore opravljali čim bolj učinkovito. Seveda pa je, seveda pa je pri uresničevanju druge in tretje točke našega priporočila nujno tudi zavedanje, katere kateri so domači in pa globalni trendi, ki predstavljajo varnostna tveganja za Republiko Slovenijo. Komisija je v prvi točki priporočila navedla enajst tovrstnih trendov, vsekakor to niso edini, so pa tisti, ki so jih izpostavili članice in člani komisije v razpravi, seveda so lahko še kakšni drugi. Vsi se moramo zavedati, da Slovenija ni otok večnega miru, vse, kar se dogaja okoli nas, nas lahko zelo hitro doseže, kar gledamo na televizijskih ekranih, žal lahko postane tudi realnost na naših tleh. Hiter tehnološki razvoj, družbene spremembe na globalnim, regionalni ravni, naš nacionalni varnostni sistem postavljajo pred nove izzive in zahteve, na katere se je potrebno odzvati, seveda pa komisija ves čas poudarja, da pri vseh dodatnih pooblastilih denarju in ljudeh, ki jih bodo te službe dobile, potrebujemo tudi učinkovit parlamentarni nadzor, ki se je večkrat pokazal kot zelo potreben in nujen in je imel tudi pomembne preboje, vsem nam je znan primer Kangler. uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov zoper njega je bila sicer zakonita, saj jih je odrejal preiskovalni sodnik, so pa naši nadzori, nadzori naše komisije pokazali, prvič, da je bila uporaba prisluškovanja velikokrat nesorazmeren ukrep in, drugič, da so bili prepisi prisluhov neustrezno hranjeni. Zakaj? Bil je primer, da je policija šla po odredbo za prisluhe, pa je preiskovalni sodnik to odredbo zavrnil, ampak čez nekaj časa je šla policija ponovno z enako zahtevo pred drugega preiskovalnega sodnika in ta je prisluhe odobril. Obstajajo tudi primeri neustreznega hranjenja teh prisluhov, ko so se prisluhi o zasebnih pogovorih gospoda Kanglerja kar naenkrat znašli v medijih in to so bili tisti deli prisluhov, ki so nerelevantni, ki samo z zvezi z dejanji, ki so mu bila očitana, niso imeli nobene zveze. Vstajajo torej v primeru prestrezanja informacij s strani Sove zoper slovenske državljane, ki jih je odobril predsednik vrhovnega sodišča, je naša komisija v enem primeru tudi odkrila, da je bil ta prisluh odobren, torej bi lahko rekli zakonit, vendar pa je bil absolutno nesorazmeren in delan na zalogo, in sicer z namenom, da se bo morda le našel neki utemeljen sum pri posamezni osebi za pregon oziroma njegovo diskreditacijo, skratka, bili so primeri, ko se je nadzor telekomunikacij in drugih komunikacij izvajal do maksimuma, to je štiriindvajset mesecev oziroma dve leti, ampak na koncu ni bilo nobenih utemeljenih in tudi nerelevantni posnetki se niso uničevali, dokler to informacijska pooblaščenka ni odredila z odredbo. Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je nadzorna komisija, ki ščiti temeljne človekove pravice vseh naših državljanov, in komisija si želi učinkovito delovanje naših obveščevalnih in varnostnih služb, ki pa mora biti združljivo z načeli pravne države. Da bi to lahko postalo dejstvo, mora biti izpolnjena tudi četrta točka priporočila, to je, da od vlade zahtevamo, da nam nemudoma pošlje vse tajne pravilnike in navodila, ki jih pri svojem delu uporabljajo nadzorne službe. Bil je primer, ko policija naši komisiji ni želela predati pravilnikov, kako deluje s tajnimi policijskimi sodelavci, ker je bilo to za komisijo vendarle pomembno v primeru Orning, pri zadnjem obisku na policiji je vendarle bil dosežen preboj in je generalna direktorica policije povedala, da bo naši komisiji vendarle dovolila vpogled v te pravilnike, kar je edino logično in normalno, saj v demokratični državi ne morajo obstajati tajni oziroma prikriti pravilniki. Kako narediti učinkovito obveščevalne in varnostne službe, ki bodo delovale po principu strokovnosti in zakonitosti brez vmešavanja politike oziroma političnih sugestij, obenem pa bo država na teh ključnih funkcijah imela strokovne ljudi, ki ne bodo počepnili pred vsakokratnimi političnimi pritiski, pa je morda že predmet za kakšno drugo priporočilo. Drage poslanke in poslanci, najbrž me razumete, da kot predsednik komisije pričakujem, da boste navedeno priporočilo podprli v celoti, saj to priporočilo korektno, natančno in objektivno in nenazadnje, delali smo ga skupaj na kar štirih različnih sejah. Hvala lepa za obrazložitev mnenja.